Una formidable sátira sobre las tácticas de evasión y de elusión para evitar directamente el pago de impuestos con precios de transferencias y todo tipo de triquiñuelas. Pero también es ejemplo del cinismo de quien produce este tipo de películas y no paga impuestos en los respectivos países. En esta Cámara hay distintas opiniones sobre cuál es el nivel adecuado que tienen que tener los impuestos en las economías, pero todos estamos de acuerdo en que hay que pagar los impuestos y que no puede haber argucias legales o ilegales para evitarlos. Se ha dicho también que las entidades financieras ya publican información relativa a todas estas cuestiones sin ningún problema relevante y es difícil entender que, tres años después de la aprobación de la Directiva por este Parlamento, el Consejo se haya mostrado incapaz de avanzar en las negociaciones. Y es triste también —como decía un compañero previamente— que se haya esperado a que el Parlamento organice este debate para al menos tener una reunión tentativa para iniciar las negociaciones. Y simplemente quiero animar a la ministra finlandesa a iniciar ya esas negociaciones con un resultado cierto.